forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um staðfestingu alþingis á bráðabirgðalögum um rafmagnsöryggismál í íbúðar og skólahúsnæði fyrrum varnarsvæðis á keflavíkurflugvelli eins og þingheimi er kunnugt var ákveðið að íbúðar og skólahúsnæðið á fyrrum varnarsvæðinu yrði tekið í notkun á þessu hausti og það hefur þá staðið þar autt um hríð frá því herinn yfirgaf ísland rafföng og raflagnir á svæðinu uppfylltu ekki þær kröfur sem gerðar eru í íslenskum lögum og reglugerðum það var ljóst að skipta þurfti um raflagnir innan svæðisins það er afskaplega viðamikið verkefni sem er talið að kosti ekki minna en einn milljarð króna bara að skipta um raflagnirnar og koma íslenska kerfinu á þarna í öllum þeim miklu mannvirkjum sem þarna eru reyndar má minna á að þetta er þorp sem áður hýsti á sjötta þúsund manns þannig að þetta er stórt og mikið þorp sem þarna um ræðir gífurleg verðmæti fyrir samfélagið suður með sjó að fá það tækifæri þegar þessi áföll dundu yfir svæðið efnahagslegu það er sem talið var þegar herinn fór og kvótaniðurskurður á þessu svæði þar sem veiðiheimildir á þorski eru mjög miklar eins og í grindavík og víðar þannig að þegar þetta kom upp snemmsumars það átti að taka þetta í notkun þá varð að sjálfsögðu að taka það mál svo fyrir og hefur mikinn kostnað í för með sér fyrir þróunarfélag keflavíkurflugvallar sem fékk þetta til umfangs og hafði ekki yfir slíkum fjármunum að ráða að svo stöddu að unnt væri að ljúka endurbótum til að uppfylla íslensk lög og kröfur um öryggi þannig að skólastarf gæti hafist haustið tvö þúsund og sjö eins og var búið að leggja upp með og auglýsa og undirbúa með ýmsum hætti og innrita þarna á annað hundrað nemendur og svo framvegis það var ákveðið að afhenda fyrstu íbúðirnar til leigu um miðjan ágúst og nær ómögulegt að koma raflögnum í rétt ástand eða algjörlega ómögulegt fyrir þann tíma vegna þess hve knappur hann var auk þess sem var erfitt að fá iðnaðarmenn til starfsins nákvæmlega á þeim tímapunkti af þessum ástæðum þótti nauðsyn bera til að sett yrðu bráðabirgðalög svo skólastarf gæti hafist á þessu svæði um haustið það má í sjálfu sér segja að það sé ámælisvert af hálfu þeirra sem fara með málið að hafa ekki komið að máli við stjórnvöld fyrr hafa ekki komið með málið til dæmis á borð mitt sem viðskiptaráðherra snemmsumars þannig að það gæti komið hér inn á sumarþingið til eðlilegrar afgreiðslu og farið hérna í gegnum alþingi og sett um það hefðbundin lög en svo var ekki gert ég stóð frammi fyrir því í sumar að sumarþingi var lokið

nógu brýnt til að gera það þetta er samt brýnt mál samfélagslegt mál að koma þessum miklu mannvirkjum í notkun sem allra fyrst samfélaginu þarna suður frá að sjálfsögðu til

áföllum efnahagslegum eftir að herinn fór út af verulegum kvótaniðurskurði sem bitnaði mjög harkalega til dæmis á grindavík og sandgerði og þessum svæðum þarna heldur og einnig að mæta mjög mikilli þörf uppsafnaðri til margra ára fyrir leiguhúsnæði fyrir ungt fólk ekki síst uppsafnaðri þörf enda mjög alvarlegt ástand á þeim markaði þarna opnaðist færi til að koma íbúðum á markað leiguhúsnæði ódýru hagstæðu leiguhúsnæði fyrir ungt fólk sem hvort sem er er að nema þarna suður frá við keili eða er í námi hérna á reykjavíkursvæðinu iðnnámi eða háskólanámi þá er það umsóknarhæft fyrir þetta húsnæði og gafst þarna kostur á að leigja sér ódýrt húsnæði í mjög fínu samfélagi þarna sem allt er til alls og leikskólar skólar búðir og svo framvegis

gagnið ekki seinna en strax þessi leið var farin hún var umdeilanleg að setja bráðabirgðalög það er alltaf umdeilanlegt en það er gert

það hér í nokkrum orðum helstu efnisatriði bráðabirgðalaganna eru þau að heimilað er að nota raflagnir og rafföng í núverandi ástandi á íbúðar og skólasvæði fyrrum varnarsvæðis til fyrsta október tvö þúsund og tíu þetta er sem sagt afmarkað og

skipta út hinu kerfinu fyrir hið íslenska en þá væri endurbótum lokið á rafmagnsöryggismálum á svæðinu til samræmis við gildandi lög um öryggi raforkuvirki neyslu veitna og raffanga í öðru lagi er

sjálfsögðu gert enda hafa þeir hjá þróunarfélaginu unnið mjög vel með neytendastofu og stjórnvöldum að því að standa eins vel og hægt er að þessum málum enda um mjög mikilvæg mál á ferðinni í þriðja lagi er kveðið á um að þróunarfélagið tilnefni fulltrúa sérhæfðan í rafmagnsöryggismálum sem verði tengiliður neytendastofu vegna verkefnis hann skal uppfylla þær hæfniskröfur sem gerðar eru til þeirra sem fara með öryggisstjórnun á sviði rafmagnsmála samanber ákvæði í reglugerð tvö hundruð fjörutíu og sex nítján hundruð sjötíu og eitt um raforkuvirkjun með síðari breytingum í kjölfar þess að íslensk stjórnvöld tóku við fyrrum varnarsvæði á keflavíkurflugvelli á síðastliðnu ári fóru fram fundir milli þróunarfélags keflavíkur og neytendastofu um rafmagnsöryggismál á svæðinu og samkomulag varð um að neytendastofa mundi framkvæma úttekt á ástandi raflagna í húsum á fyrrgreindu svæði og var sú úttekt send félaginu í febrúar árið tvö þúsund og sjö úttektin sýndi að umfangsmiklar breytingar væru nauðsynlegar á svæðinu til þess að unnt væri að uppfylla íslenskar og samevrópskar reglur á þessu sviði enda rafkerfið á svæðinu miðað við aðra staðla hér var um að ræða breytingar á meðal annars rafmagnskerfi svæðisins í heild og öðrum rafbúnaði sem fylgir húsnæðinu svo sem raflögnum samræmis við íslenskar reglur samtímis var að sjálfsögðu unnið að því af hálfu þróunarfélagsins að taka í notkun eins fljótt og hægt væri íbúðir á þessu svæði og nýta meðal annars í þágu nýnema á háskólastigi og fleira eins og ég nefndi hérna áðan miðað við umfang framkvæmda og með tilliti til tíma og kostnaðar var ljóst að nauðsynlegt væri að áfangaskipta þessu verkefni það einfaldlega tækist ekki að ljúka þessu umfangsmikla verki á þeim tíma sem þá var eftir fram að afhendingu fyrstu íbúða um miðjan ágúst miðað við ástand á atvinnumarkaði þótti einnig einsýnt að ekki væri hægt að ná því markmiði að gera allar æskilegar breytingar innan þeirra tímamarka því var ákveðið af því þessi staða var uppi eins og ég nefndi áðan að það var útilokað tæknilega og verklega séð að ná því að breyta öllum þessum raflögnum fyrir

höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjunum aðgang að þessum íbúðum eða grípa til þess að setja bráðabirgðalög af framangreindum ástæðum voru þau því sett sjötta júlí í því skyni að treysta grundvöllinn fyrir hagnýtingu íbúðanna án þess þó sem er algert grundvallaratriði án þess þó að öryggi væntanlegra íbúa yrði stefnt í hættu við fórum mjög ítarlega yfir það áður en lögin voru sett og þau tekin fyrir í ríkisstjórn að það væri alveg á hreinu að ýtrasta öryggis væri gætt í þessu máli og þegar sú áætlun lá fyrir í samráði við neytendastofu þá var þetta gert það er rétt að gefa yfirlit yfir stöðuna öryggismálunum af því að þau skipta þarna mjög miklu máli og þróunin á þessu fyrrum varnarsvæði eftir að lögin voru sett sjötta júlí og er byggt á upplýsingum neytendastofu frá því tuttugasta september síðastliðinn um stöðu mála og svo upplýsinga frá þróunar keflavíkurflugvallar e h f í samræmi við ákvæði annarrar greinar bráðabirgðalaganna hefur þróunarfélag keflavíkurflugvallar tilnefnt umsjónarmann öryggismála á svæðinu og umsjónarmaður ber ábyrgð á og hefur umsjón með öllum neysluveitum svæðisins og vera jafnframt tengiliður neytendastofu sem fer með yfireftirlit með framkvæmd rafmagnsöryggismála hér á landi hins vegar er það svo að hitaveita suðurnesja ber ábyrgð á raforkudreifikerfi svæðisins og er hún jafnframt undir yfireftirliti neytendastofu um framkvæmd rafmagnsöryggiseftirlitsmála samkvæmt upplýsingum frá neytendastofu störfuðu alls níu löggiltir rafverktakar að því að lagfæra rafkerfið um þrjú hundruð fjörutíu íbúða sem verið er að taka í notkun á svæðinu þar er um að ræða tvö hundruð fjölskylduíbúðir og áttatíu stúdíóíbúðir með fjörutíu einstaklingsherbergi auk þess hafa starfað að málum með einum eða öðrum hætti auk umsjónarmanns öryggismála fjöldi rafvirkja og ráðgjafa með þekkingu og reynslu af svæðinu og rafkerfi þess meðan það féll undir varnarliðssamninginn samkvæmt tölum frá mánaðamótunum ágúst september síðastliðinn var búið að tilkynna breytingar á raflögnum í tvö hundruð sextíu og sex íbúðum af þeim þrjú hundruð fjörutíu sem taka á í notkun í fyrsta áfanga eða sextíu og sex prósent af íbúðarhúsnæðinu sem tekið verður í notkun neytendastofa hefur látið faggilta skoðunarstofu skoða hundrað þrjátíu þeirra eða um helming íbúðanna sem er mun hærra skoðunarhlutfall en neytendastofu er almennt að láta framkvæma á skoðun neysluveitna í landinu lagfæringarnar hafa verið unnar í samræmi við tillögur sem þróunarfélagið lagði fram á fundum neytendastofu þann tíunda júlí síðastliðinn milli neytendastofu og þróunarfélagsins hefur jafnframt tekist samkomulag um hvernig stóra verkefninu verður skipt upp í fyrsta lagi snýr sú uppskipting af húsnæði og rafbúnaði á svæðinu það er raflögnum í íbúðarhúsnæði notkun rafmagnstækja og þess háttar í öðru lagi snýr samkomulagið að því hvernig staðið verði að umbreytingu raflagnakerfisins í takt við uppbyggingu nauðsynlegrar breytingar innan dreifikerfisins á svæðinu í framhaldi af því er stutt yfirlit um nánari stöðu þessara mála núna þegar frumvarp þetta er lagt fram á alþingi er um að ræða brýna öryggishagsmuni sem stjórnvöld vilja standa vel að og hafa gert að mínu mati varðandi húsnæði og rafmagnsbúnað sem neytendur nota í húsnæðinu hefur þróunarfélagi í samvinnu við neytendastofu skipt verkefninu í tvo áfanga og jafnframt skilgreint nánar einstaka verkþætti hvors áfanga fyrir sig í fimmta áfanga í þessum hluta þessa viðamikla verkefnis hefur orðið að samkomulagi að skipt sé um greinatöflur í íbúðum með því að ný tafla kemur fyrir eldri töflu í fjölskylduíbúðum er rafmagn fyrir tvo fasa það er fyrir tvö hundruð þrjátíu volt og einnig hundrað fimmtíu allar greinatöflur á íbúðum eru gerðar samkvæmt íslenskum reglum með sjálfvörum og lekastraumsrofa ljós og tenglar í íbúðunum eru fyrir tvö hundruð þrjátíu volt og öll stærri raftæki sem fylgja önnur raftæki sem nota á í íbúðunum eru gerð fyrir tvö hundruð tuttugu til tvö hundruð fjörutíu rafmagn í sameignaríbúðum þar sem er hundrað og fimmtán þar hafa allir tenglar verið huldir og þar af leiðandi ekki í notkun til að koma í veg fyrir hættu sem gæti skapast af því þegar kemur að stúdíóíbúðum og einstaklingsherbergjum þá eru greinatöflur einnig samkvæmt íslenskum reglum í öllum íbúðum það er með lekastraumsrofa og sjálfsvörn allir tenglar eru nú fyrir tvö hundruð þrjátíu volt allir leigutakar eru að sjálfsögðu vel upplýstir um á meðan á breytingunum stendur hvernig málum er háttað og handbók gefin út til leiðbeiningar og umfjöllun um mismun kerfanna leigutakar verða jafnframt upplýstir um breytingarnar jafnóðum og þær gerast allur aðbúnaður sem var tekinn í notkun á svæðinu verður skoðaður af öryggisfulltrúa þróunarfélags keflavíkurflugvallar efh og félagið mun sjá um viðhald þess rafbúnaðar sem fylgir íbúðunum í öðrum áfanga þessa verkefnis á að gera nauðsynlegar breytingar á íbúðarhúsnæðinu en á raftækjum á svæðinu verður unnið að uppbyggingu á nýju rafdreifikerfi þar sem spennan verður fjögur hundruð og tvö hundruð þrjátíu volt og spennukerfið fimmtíu rið eins og við þekkjum í íslenska kerfinu í framhaldi af því verður framkvæmt útskipting á raftækjum og rafkerfi uppfært eftir því sem þar á við þá verður skipt út aðalrafmagnstöflu fyrir hvert einasta hús kvíslum að greinatöflum verður skipt út þar sem nauðsynlegt er og stefnt að því að öll kerfi verði uppfærð að öðru leyti við íslenskar kröfur frekari breytingar á rafkerfi alsvæðisins þar með talið raforkudreifikerfinu sem hitaveita suðurnesja mun bera ábyrgð á til samræmis við íslenskar reglur eru útlistaðar í verkáætlun frá þróunarfélaginu sem inn var skilað núna fyrsta október til neytendastofu breytingar á rafkerfi bygginga til samræmis við íslenskar reglur eru því þegar hafnar af fullum krafti eins og sést á þessu yfirliti og upplýsingum frá neytendastofu og þróunarfélaginu það er gert ráð fyrir því að framkvæmdatími við umbreytingu kerfisins að fullu yfir í íslenskt kerfi að öllu leyti geti tekið þrjú ár það er það tímaviðmið sem við settum í þessum lögum en hins vegar miðað við hvernig gengur miðað við hvernig dampurinn er í málinu þá er allt útlit fyrir að því verði lokið löngu fyrr rafkerfið mun því þegar aðlögunarfrestinum lýkur samræmast íslenskum reglum sem almennt gilda í okkar kerfi að öllu leyti

og vænti ég þess að með samstilltu átaki verði framkvæmdum lokið hið allra fyrsta svo öllum öryggiskröfum og samræmingu rafkerfis á svæðinu við íslensk lög og reglur settar samkvæmt þeim og reglna verði fullnægt